Około 80 milionów osób w Unii Europejskiej żyje w ubóstwie, stanowi to 16 mieszkańców Unii. Kryzys gospodarczy grozi powiększeniem tej grupy.

Wniosek Komisji zawiera jednak warunek współfinansowania, co w przypadku najuboższych państw członkowskich może prowadzić do rezygnacji z pomocy. Byłoby to sprzeczne z celem wprowadzenia programu, w szczególności ze zmniejszeniem nierówności ekonomicznych i społecznych między regionami, i przekreślałoby zasadę solidarności.